Señor presidente, señora comisaria, los conflictos territoriales son peligrosos, generan inestabilidad. La Unión debe prevenirlos protegiendo lo que funciona y denunciando marcos jurídicos y actitudes políticas que vetan el diálogo y la negociación como herramientas de convivencia. Por eso, pido a las instituciones de la Unión su apoyo al Concierto Económico vasco y al Convenio Económico navarro, sistemas centenarios de responsabilidad fiscal constitucionales, respaldados por mayorías cercanas al 90 en las Cortes Generales, que implican riesgo unilateral y son transparentes, solidarios y eficaces para el desarrollo del autogobierno regional. Los informes anuales de fiscalidad de este Parlamento reiteran que Concierto y Convenio fomentan la responsabilidad fiscal y financiera, previenen el déficit y la corrupción e impulsan actuaciones de profundo contenido social y políticas de apoyo a la economía real que combaten la marginación y generan empleo. Los tribunales de la Unión los consideran plenamente legales por su autonomía institucional, económica y normativa. Impidan que la demagogia, el oportunismo, el más rancio nacionalismo y la irresponsabilidad enfrenten a comunidades y creen problemas de convivencia donde no existen, como acaba de reconocer el presidente del Gobierno de España.